Ja tak nie uważam, większość z Państwa też tak nie uważa. Pozwólcie mi jednak skupić się również na procedurze uchwalania tej rezolucji, bo ta rezolucja była również procedowana w sposób utrudniający prace nad nią i prace ją wzmacniające. Ta rezolucja jest słaba i w moim przekonaniu ma rację poseł McMillan Scott i inni mówcy na tej sali, którzy mówią, że ta rezolucja powinna być silniejsza i to jest zadanie Parlamentu Europejskiego. Dlatego mam zaszczyt prosić Państwa o to, żebyście jutro na sesji plenarnej wsparli trzy poprawki ECR u wzmacniające tę słabą rezolucję.